Toate grupurile politice susțin același lucru, s a spus unde a greșit Ryanair. Eu cred că ne sfidează. Nu se poate să motivezi că ai anulat zeci de zboruri, sute de mii de pasageri afectați pentru că nu ți ai planificat concediile.

Eu fac parte și din Comisia TRAN, și din Comisia IMCO. Eu și toți ceilalți suntem trimiși aici de cetățeni să le apărăm drepturile, toate drepturile, inclusiv acelea de pasageri.

În 21 de zboruri, chiar în orașul din care fac parte, cetățeni din țara mea au fost afectați. Doamna comisar, stimați domni din Consiliu, trebuie să stabilim măsuri. S a spus destul aici, nu cred că trebuie să mai argumentăm că această companie își bate joc de noi.

Un singur lucru vreau să mai spun, colegului Liberadzki a spus doamna comisar să știți că drepturile pasagerilor sunt încălcate și la alte companii și trebuie să nu mai ajungem, nu lăsați să mai ajungem în situația lui Ryanair.